herra forseti góðir landsmenn mótvægisaðgerðir hafa nú litið dagsins ljós sjómenn og fiskvinnslufólk munu ekki hafa lyst á að borða malbik eða drekka málningu aðgerðir upp á tíu og hálfan milljarð á þremur árum eru ekki fyrir fólkið sem á þeim þurfa að halda alvöruaðgerðir hefðu verið að setja allan fisk á fiskmarkað þá hefðu hækkað tekjur sjómanna þá hækka útsvarstekjur sveitarfélaganna þá hækka skatttekjur ríkissjóðs þá hækka hafnargjöld sem koma sveitarfélögunum að góðu allur fiskur á markað tryggir öllum fiskvinnslum sama aðgang að auðlindinni fiskvinnslur án útgerðar eru líklega best reknu fyrirtækin í sjávarútvegi þessi fyrirtæki eru oftast að selja hverja einingu á hæstu verðum eru þannig arðbærust fyrir samfélagið að aðskilja veiðar og vinnslu væri líka af því góða til framtíðar litið herra forseti forsendur þessa mikla niðurskurðar á þorskkvótanum eru ekki réttar sjómenn hafa gert athugasemdir við togararall hafrannsóknastofnunar togaraskipstjórarnir sem skipulögðu togararallið í upphafi það er nítján hundruð áttatíu og fjögur eru allir sammála um að rallið sé ekki marktækt til stofnstærðar mælinga á þorski sem og öðrum tegundum á þessu almanaksári verður sett íslandsmet í skyndilokunum út af smáfiski hafró hefur haldið því fram að nýliðun á þorskinum væri svo léleg eða í sögulegu lágmarki þetta stemmir bara alls ekki hvað með grænlandsgöngur eða fiskigöngur annars staðar frá það er staðreynd að það eru margir þorskstofnar við ísland sem þýðir að við verðum að endurskoða öll okkar vinnubrögð í hafrannsóknum herra forseti hvað er það sem rekur stjórnvöld til þess að verja þetta óréttláta kvótakerfi út í eitt af hverju vilja alþingismenn viðhalda þessu brjálaða gjafakvótakerfi þrátt fyrir að áttatíu og fimm prósent þjóðarinnar séu á móti því fólkið í landinu vill breytingar gjafakvótinn er níu hundruð milljarða króna virði er það vegna þessara miklu auðæfa sem þingmenn virka sem stengjabrúður sægreifanna eða hvað félagslegur þáttur kvótakerfisins hefur ekki verið mikið í umræðunni hrakfarir einstaklinga og fjölskyldna gjaldþrot og skilnaðir fjölskyldur sundraðar líf margra í rúst þegar tony blair komst til valda borgaði breska ríkisstjórnin sjómönnum og þeirra afkomendum bætur vegna þess að þeir fengu ekki að veiða lengur á íslandsmiðum við færðum okkar landhelgi út í tvö hundruð mílur hér hafa menn misst atvinnurétt sinn af mannavöldum

alþingismenn alla ábyrgðina af hverju ekki skaðabætur til handa sjómönnum það er engin atvinnugrein í hinum vestræna heimi sem er ríkisstyrkt jafnmikið og íslenskur sjávarútvegur en það eru bara útgerðarmenn sem njóta þeir geta leigt selt og veðsett veiðiheimildir en aðrir í greininni sjómenn fiskvinnslufólk og fiskvinnslur án útgerðar geta étið það sem úti frýs það þarf ekki að minnast á stöðu byggðanna sveitarfélaganna kostnaður við þetta kerfi er mikill á nýjum fjárlögum er gert ráð fyrir því að fiskistofa fái átta hundruð fjörutíu milljónir en fíkniefnalögreglan bara sirka þrjú hundruð tuttugu nú er í umræðunni evran og aðild að e s b svokallaðir jafnaðarmenn tala hæst um aðild að e s b það er hægt að skoða aðildarumsókn en einu skulu jafnaðarmenn svokallaðir átta sig á að það væru landráð að ganga í e s b með óbreytt framseljanlegt kvótakerfi herra forseti ég vænti þess að á alþingi fari í vetur fram málefnaleg umræða og af henni leiði góð og vönduð lagasetning til hagsbóta fyrir landsmenn alla með það að leiðarljósi að gæta heildarhagsmuna en ekki sérhagsmuna